Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo che il settore dell'agricoltura è afflitto da un crescente e allarmante invecchiamento della forza lavoro appena il 6 del totale di quanti dirigono aziende agricole nell'Unione europea ha meno di 35 anni, mentre più del 50 ha superato i 55 anni. È necessario favorire il passaggio generazionale all'interno delle aziende e agevolare l'inserimento in questo ambito di giovani provenienti soprattutto da altri contesti familiari. Uno dei problemi principali è la disponibilità e il prezzo dei terreni agricoli la concentrazione della proprietà e la speculazione fondiaria stanno infatti rendendo sempre più difficile l'accesso.

Il sostegno finanziario deve essere anche accompagnato dalla formazione dei nuovi imprenditori agricoli. Devono essere formati in gestione aziendale e competenze finanziare, e devono essere agevolati anche la modernizzazione e l'utilizzo di tecnologie digitali.